Pane předsedající, řekněme si tady úplnou pravdu. Tady přece žádná debata o budoucnosti Evropy neprobíhá. Tady probíhá imitace debaty o budoucnosti Evropy, tady se markýruje debata o budoucnosti Evropy a tady vystupují zástupci evropských socialistů, lidovců a liberálů s jediným narativem více Evropy, více Evropy, ještě více Evropy. Když sem přijde někdo, kdo to vidí trochu jinak, jako včera například italský premiér, tak ho tento sbor málem vypíská, téměř ho nenechá mluvit a samozřejmě Evropský parlament si z toho potom vybere to, co se mu nejvíce hodí, tzn. hlasování kvalifikovanou většinou, posilování federalizačních prvků v architektuře EU, sjednocování zahraniční politiky atd.